forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma um klukkan ellefu fer svo fram umræða utan dagskrár um endurreisn íslenska bankakerfisins málshefjandi er háttvirtur þingmaður eygló harðardóttir hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra árni páll árnason verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund forseti vill geta þess að áður boðuð utandagskrárumræða um endurskoðun